Mértékadó vélemények szerint a hidegháború óta most a legnagyobb a veszélye annak, hogy az ukrán válság miatt kelet és nyugat hagyományos szembenállása kiújuljon. Ukrajna végletes megosztottsága egyben Európa kettéosztottságát hordozza magában, illetve az európai integráció útját keresztezi. A szovjet kommunizmus átkos öröksége az a geopolitikai imperializmus, mely a volt szovjet tagállamokat továbbra is orosz felségterületnek tartja, és ezáltal állja útját Európa újraegyesülésének. Szemben az eloroszosított keleti, déli részekkel, Nyugat Ukrajna az európai utat választotta. Természetes módon nemcsak az ukránok, hanem az itt élő magyar és román nemzeti közösségek is szabadulni szeretnének az orosz birodalmi érdekszférából. Irántuk való teljes szolidaritással, feltétel nélkül támogatnunk kell az ukrajnai demokratikus rendszerváltozást, az ország európai csatlakozását.